verkefna yfirlitið sem hann fór yfir hér í ræðu sinni þetta minnti mig að einhverju leyti á ferðasögu sem ég las einhvern tímann þar sem áfangastaðir og viðkomustaðir voru taldir upp en ekkert var um það hvert ferðin stefndi af hverju hún væri farin hverjar væru stóru línurnar í ferðasögunni það er kannski sú umræða sem ég hefði vonast eftir að fá fram hér í dag hvert stefnir í raun en ekki bara upptalning verkefna mörg hver ágæt og verðug svo það sé nú líka sagt ríkisstjórnin sem við sjáum nú hér í þinginu að loknu sumarhléi á auðvitað við það að stríða að stuðningur við hana dalar og það er um margt skiljanlegt því að boginn var spenntur hátt fyrir síðustu kosningar við vitum það öll sem hér erum stödd í þessum sal að margir áttu von á feitum tékka inn um lúguna strax eftir kosningar að minnsta kosti daginn eftir stjórnarmyndun og að sá tékki mundi jú ekki kosta ríkissjóð krónu en nú eru hundrað dagar liðnir ekkert hefur gerst svo sem enn þá en hæstvirtur forsætisráðherra er nokkuð bjartsýnn og hann hefur kannski ástæðu til þess að vera það enda kemur á daginn bara með fréttum í dag að skuldastaða heimilanna hefur batnað verulega að vísu ekki vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar heldur vegna þess að íslenskt samfélag er á uppleið hér hefur verið tekist á við vandann á undanförnum árum og þetta undirstrika nýjar tölur hagstofu íslands en í gögnum hagstofunnar kemur fram að umfang skuldavanda heimilanna eftir hrun fer minnkandi íslenskum heimilum sem hafa neikvætt eigið fé í sinni fasteign hefur fækkað um tæplega sjö þúsund og fimm hundruð síðan fjöldi þeirra náði hámarki tvö þúsund og tíu og heimili í þessari stöðu hafa ekki verið færri síðan tvö þúsund og átta og sama þróun endurspeglast í samanlögðu

þetta er jákvæð þróun og það er eðlilegt að við gleðjumst yfir henni á meðan nefndir ríkisstjórnarinnar skoða frekari skuldaleiðréttingar ég hefði hins vegar talið og það var gott að hæstvirtur forsætisráðherra nefndi hér kjarasamninga sem eru hér framundan því að þar eru svo sannarlega blikur á lofti þar mun skipta gríðarlegu máli hvernig tekst til bæði fyrir fólkið í landinu en líka fyrir almennt efnahagslíf við vitum það öll hér í þessum sal að á árunum fyrir hrun jókst ójöfnuður mjög og það var réttlætt með því að góðærið væri slíkt að öllum gengi betur en áður og síðan eftir hrun þegar aðgerðir þáverandi ríkisstjórnar skiluðu auknum jöfnuði var því stundum svarað af hálfu hægri manna ja nú hafa það bara allir jafn skítt þar var hins vegar litið framhjá því í fyrsta lagi að við vorum samfélag sem var að berjast við að koma sér upp úr djúpri kreppu og hins vegar því að jöfnuður getur verið mikilvægt tæki til þess að bæta samfélagið til þess að efla velsæld og það sýna allar rannsóknir að samfélög þar sem jöfnuður er lykilatriði þeim samfélögum farnast betur en þar sem ójöfnuður er mikill og til þess þarf að horfa við gerð komandi kjarasamninga þar þarf að horfa til þess hvernig við getum bætt kjör hinna verst settu í hópi almennings og það þýðir lítið að tala um verðbólguskrið þegar kemur að launum þeirra sem lægst hafa launin hvort sem það er verkafólk eða leikskólakennarar eða umönnunarstéttum þegar þetta sama fólk sér þær hækkanir sem hafa orðið á toppunum á hinum almenna vinnumarkaði þess vegna er mikilvægt að stjórnvöld gangi að sjálfsögðu fram af ábyrgð þannig að það verði raunveruleg kaupmáttar aukning sem fylgi nýjum kjarasamningum en horfi líka til þess að þessir samningar verði nýttir til þess að auka jöfnuð horfum líka til þess að vaxandi launaskrið meðal fjármálafyrirtækja er áhyggjuefni þar sem þarf að fylgjast vel með þróuninni ekki síst þar sem ríkið hefur auðvitað lagt í mikinn kostnað við að endurskipuleggja íslensk fjármálafyrirtæki og það er óviðunandi að þar skammti topparnir sér ofurlaun að nýju kjör almennings í landinu

bara blikur á lofti við gerð kjarasamninga það eru líka blikur á lofti í ríkisrekstrinum þar sem mér finnst nú stundum hvert rekast á annars horn í málflutningi stjórnarliða þegar við fengum að sjá forgangsmál ríkisstjórnarinnar að skerða tekjur ríkisins um tíu milljarða á þessu ári og því næsta með því að breyta sérstaka veiðigjaldinu og almenningur horfði í kjölfarið á útgerðarmenn í stærstu útgerðum landsins greiða sér milljarða í arð í kjölfarið og sýndu okkur þannig í verki að allt þetta tal um að sérstaka veiðigjaldið mundi valda hér atvinnumissi hundruð sjómanna var ekki rétt en sérstaka veiðigjaldið hefði jú vissulega skert arðgreiðslur þessa tiltekna forréttindahóps þetta var forgangs málið fyrir utan það jú að falla frá hækkun á virðisaukaskatti á ferðaþjónustuna sem hefur blómstrað sem aldrei fyrr í sumar og skerða þannig tekjur ríkisins um einhverja milljarða til viðbótar boða það að auðlegðarskatturinn yrði ekki framlengdur og gott og vel ef staða ríkissjóðs þyldi slíkar skatta og gjaldalækkanir en nei um leið og einn tekjustofn er skertur er talað um aukinn niðurskurð í rekstri ríkisins og þar er bara ekkert verið að tala um einhverja fitu sem má missa sín því að það er búið að skera verulega niður í rekstri ríkisins á undanförnum árum og ef við höldum áfram á þeirri braut að skerða hér samneysluna þá gætum við verið að horfa fram á eðlisbreytingu á samfélaginu þar sem samneyslan er jú komin ansi langt niður eftir baráttu síðustu ríkisstjórnar við að ná frumjöfnuði virðulegi forseti því er engin leið fyrir hæstvirtan ráðherra að réttlæta frekari niðurskurð á meðan þeir gefa frá sér tekjur upp á marga milljarða og þessi niðurskurður sem mér finnst vera í anda forkólfa evrópusambandsins sem ég hefði nú ekki trúað að óreyndu að háttvirtir þingmenn í stjórnarflokkunum vildu fylgja að málum það sem hefur heyrst frá lykilmönnum á borð við olli rehn að niðurskurður sé eina leiðin til að ná frumjöfnuði og andmælir þeirri blönduðu leið sem frakkar hafa farið blandaðri leið skattahækkana og niðurskurðar ég hefði nú seint trúað því að háttvirtir þingmenn vigdís hauksdóttir og ásmundur einar daðason yrðu olli rehn íslands en það lítur allt út fyrir það miðað við það sem heyrist frá hagræðingarhópnum einnig vil ég segja það að þetta snýst ekki aðeins um niðurskurð því að ég heyri það frá hæstvirtum heilbrigðisráðherra þar sem talað er um fjölbreyttari rekstrarform í heilbrigðiskerfinu og sagt ja ég er nú ekki að tala um einkavæðingu en fjölbreyttara rekstrarform erum við þá að tala um það að færa stærri hluta sameignarinnar undir lögmál markaðarins hvort sem það eru heilbrigðisstofnanir skólar eða veitukerfi með þjónustusamningum við einkaaðila sem eiga svo að græða en taka í raun takmarkaða ábyrgð þetta er nefnilega boðað útvistun og minna eftirlit ofan á allt saman eins og menn muni ekki eftir þeirri umræðu sem hér fór fram í kjölfar rannsóknarskýrslu alþingis og í kjölfar vinnu þingmannanefndar þar sem allir voru hér sammála um að það væri mikilvægt að stjórnsýslan væri í stakk búin til að standa almennilega að eftirliti við þurfum nefnilega kæru þingmenn að spyrja lykil spurninganna og ég er sammála hæstvirtum forsætisráðherra það skiptir máli að umræðan sé málefnaleg hún sé uppbyggileg að við séum ekki að hreyta hér ónotum hvert í annað en það breytir því ekki að við erum ekkert sammála og við þurfum að leyfa okkur að takast á takast málefnalega á um hvaða leiðir eru fram á við og ég tel virðulegi forseti að aukinn niðurskurður á samneyslu geti haft óafturkræf áhrif á samfélag okkar ég tel að aukinn niðurskurður í heilbrigðiskerfi geti hreinlega birst með áhrifum á heilbrigði landsmanna og það er ekki bara eitthvað sem ég er að finna upp hér og nú það sjáum við á þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á þeim samfélögum sem hafa gengið í gegnum kreppu og tekið of stóra bita í niðurskurð á velferðarkerfinu að þar sjáum við beinar afleiðingar á heilsufari landsmanna þannig erum við að búa til aukinn kostnað seinna meir ég tel líka að aukinn niðurskurður í menntun og rannsóknum sé kolrangt á þessum tímapunkti þegar við lítum líka til rannsókna að fjárfesting í menntun og rannsóknum skilar sér beint í aukinni hagsæld fyrir samfélög ég tel líka að þær leiðir sem hafa verið nefndar að skera niður með því að breyta rekstrarformum sé varhugavert meðal annars vegna þess að ég tel það ekki endilega rétt hreinlega siðferðilega rétt að einkaaðilar geti hagnast á þeim grunnstoðum sem samfélag hefur byggt upp saman því að sá hagnaður á að vera samfélagsins alls að lokum vil ég nefna þær blikur sem eru á lofti í atvinnuuppbyggingu við heyrum að fjárfestingaráætlun síðustu ríkisstjórnar hún sé sérstaklega til skoðunar í niðurskurðaráformum og hæstvirtur fjármálaráðherra nefndi það í fréttum að hún hefði nú bara ekkert verið almennilega fjármögnuð hæstvirtur fjármálaráðherra stóð að því að skerða tekjur ríkisins sem áttu beinlínis að fara í fjárfestingaráætlunina tíu milljarðar á þessu ári og því næsta þessar tekjur voru eyrnamerktar í fjárfestingaráætlun og svo kemur hæstvirtur fjármálaráðherra það er ekki hægt að borða kökuna kvöldið áður og koma að morgni dags og segja hvar er kakan þó að það sé nú stundum gert á heimilum þessa lands horfum líka til þess að sú hugmynd sem einna helst hefur verið á lofti til atvinnuuppbyggingar það er ekki fjölbreytt atvinnuuppbygging í anda þess sem lagt var fram í fjárfestingaráætlun það eru fleiri álver á sama tíma og blikur eru á lofti um heim allan í þeim geira en ég trúi því ekki fyrr en ég tek á að núverandi ríkisstjórn ætli að fara þá leið ég trúi því ekki fyrr en ég tek á og ég trúi ekki öðru en að ríkisstjórnin ætli sér að byggja hagvöxt á hugviti fara leið fjölbreyttrar atvinnusköpunar og ég trúi því ekki fyrr en ég tek á að ætlunin sé að skerða samneysluna eins og